Az ártatlanság vélelme, valamint a tisztességes eljáráshoz való jog a legalapvetőbb emberi jog a világon, és Tóásó Előd és Mario Tadic uniós állampolgárokat több mint 4 éve tartják fogva önkényesen Bolíviában, rendre megsértve a nemzetközi emberi jogi normákat.

Ezért szólítom fel a bolíviai hatóságokat Tóásó Előd alapvető emberi jogainak tiszteletben tartására, szabadlábra helyezésére, független vizsgálat és tisztességes eljárás lefolytatására.